klukkan ellefu í dag fer fram umræða utan dagskrár um takmarkanir á dragnótaveiðum málshefjandi er háttvirtir þingmenn ásbjörn óttarsson sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra jón bjarnason verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund